á lögum um veitingastaði gististaði og skemmtanahald númer áttatíu og fimm tvö þúsund og sjö ég vil segja hér í fyrsta lagi að þetta frumvarp felur í sér að við fellum brott undanþáguheimildir til nektarsýninga í atvinnuskyni á veitingastöðum og þá stæði eftir fortakslaust bann við því að bjóða upp á nektarsýningar eða gera með öðrum hætti út á nekt starfsmanna eða annarra sem á staðnum eru þetta frumvarp er má segja góðkunningi af því að það er ekki verið að flytja það hér í fyrsta sinn það var flutt fyrst á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi þá var það kolbrún halldórsdóttir sem var þá þingmaður sem það gerði eða var fyrsti flutningsmaður það hlaut ekki afgreiðslu þetta mál var endurflutt á síðasta löggjafarþingi og þá var það sent til allsherjarnefndar og það fékk þar afgreiðslu þrítugasta mars síðastliðinn og það er ekki langt síðan nefndin mælti með því að frumvarpið yrði samþykkt með þeirri breytingu að lögin tækju gildi fyrsta september tvö þúsund og níu þannig að það yrði smáaðlögunarfrestur málið komst þó ekki til annarrar umræðu og er því endurflutt núna það sem er kannski merkilegt frá því sem var þegar þetta mál var flutt í fyrsta og annað sinn á sínum tíma er að nú eru þingmenn allra flokka á tillögunni það var ekki núna eru bæði þingmenn frá sjálfstæðisflokki á tillögunni og svo þingmaður frá borgarahreyfingunni sem hefur ekki átt þingmenn fyrr en nú flutningsmenn eru fyrir utan þá er hér stendur háttvirtir þingmenn atli gíslason ásta r jóhannesdóttir birgitta jónsdóttir eygló harðardóttir ragnheiður ríkharðsdóttir steinunn valdís óskarsdóttir þórunn sveinbjarnardóttir og þuríður backman þegar málið var skoðað hér á sínum tíma bárust umsagnir frá fjölmörgum aðilum og ég vil nefna hér að það kom frá alþjóðahúsinu jafnréttisstofu kvenréttindafélagi íslands kvennaathvarfinu og rauða krossinum þessir aðilar voru mjög jákvæðir og þess ber einnig að geta að þeir sem ekki tóku afstöðu í sínum umsögnum gerðu ekki athugasemdir þeir tóku ekki afstöðu þannig að það var enginn sem lýsti sig beint mótfallinn þessu frumvarpi á sínum tíma á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi var farið í heildarendurskoðun á lögum um veitingastaði og gististaði og sú endurskoðun leiddi til þess að lögin númer áttatíu og fimm tvö þúsund og sjö voru sett þá var ákveðið að fella niður flokkinn næturklúbba en samkvæmt eldri lögum var gert ráð fyrir því að aðaláherslu þeirra væri á áfengisveitingar og sýningar á nektardansi í atvinnuskyni það var gert ráð fyrir að þessir næturklúbbar legðu aðaláherslu á þetta með núgildandi lögum eru svokallaðir umfangsmiklir áfengisveitingastaðir allir settir í einn og sama flokkinn og á slíkum stöðum er hvorki heimilt að bjóða upp á nektarsýningar né með öðrum hætti gera út á nekt starfsmanna eða annarra sem á staðnum eru en með þeirri undantekningu þó að ef jákvæðar umsagnir fást frá umsagnaraðilum samkvæmt tíundu grein laganna gæti leyfisveitandi heimilað nektardans í rekstrarleyfi ef þess er óskað það urðu nokkrar umræður um þetta undanþáguákvæði við aðra umræðu frumvarpsins á sínum tíma og það var upplýst af fulltrúa sveitarfélaganna að þeir vildu fá staðfestan þann skilning að það væri nóg að einn umsagnaraðili legðist gegn því að nektardans yrði heimilaður

regluna þröngt allt frá þessum tíma hefur ríkt nokkur óvissa um rekstrarleyfi þriggja veitingastaða á höfuðborgarsvæðinu og þessir staðir höfðu óskað eftir heimild til þess að bjóða upp á nektardans í endurnýjuðum rekstrarleyfum sínum einn slíkur staður sótti um leyfi til leyfisveitanda sem er sýslumaðurinn í kópavogi lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu sem er lögboðinn umsagnaraðili um rekstrarleyfi veitingastaða lagðist gegn því að leyfið yrði veitt með ýmsum rökum sem má lesa í fylgiskjali með frumvarpinu og því var þessum stað synjað um leyfið sú ákvörðun var kærð til dómsmálaráðherra sem felldi úrskurð í málinu fimmtánda maí tvö þúsund og átta og sá úrskurður er einnig fylgiskjal með frumvarpi þessu virðulegur forseti í þessum úrskurði frá dómsmálaráðuneytinu var sagt að umsagnir lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu sem á endanum urðu tvær þær voru sagðar hafa verið haldnar verulegum efnislegum annmörkum sem leiddu til ógildingar ákvörðunar sýslumannsins í kópavogi því var beint til sýslumannsins að hann leitaði eftir nýrri umsögn lögreglustjórans áður en hann tæki leyfið til

á sama tíma hafði borgarráð reykjavíkurborgar til umfjöllunar endurnýjuð leyfi fyrir þessa tvo staði sem eru í reykjavík þeir höfðu báðir óskað eftir að fá að viðhalda nektardansi í sínum leyfum þegar úrskurður dómsmálaráðuneytisins lá fyrir þótti borgarráði ekki fært annað en að veita jákvæða umsögn og það gerði borgarráð á fundi sínum í bókun borgarráðs og ég vil taka það fram virðulegur forseti að það er þverpólitískur stuðningur við þessa bókun er bent á að þessi nýlegi úrskurður dómsmálaráðuneytisins veki upp áleitnar spurningar sem tengjast því að bannið við þessari starfsemi sé bara gagnslítið horft til úrskurðar dómsmálaráðuneytisins það segir hér með leyfi virðulegs forseta í borgarstjórn ríkir þverpólitísk samstaða um að vinna beri gegn klámvæðingu því skorar borgarráð á alþingi íslendinga að breyta lögum þannig að sem fyrst fáist skýrar lagaheimildir til að koma í veg fyrir starfsemi nektardansstaða eins og hér má sjá hefur ríkt mjög mikil óvissa um túlkun fjórðu málsgrein fjórðu grein laga númer áttatíu og fimm tvö þúsund og sjö það er að mati flutningsmanna nauðsynlegt að skýra vel hver sé vilji löggjafans og því er lagt til að undanþáguákvæðið verði fellt brott þá stendur bara eftir fortakslaust bann við því að bjóða upp á nektarsýningar eða að gera með öðrum hætti út á nekt starfsmanna eða annarra sem á staðnum eru kvennahreyfingar hafa einnig látið þetta mál til sín taka

í anda þessa frumvarps en mun ég ekki gera það frekar hér að umtalsefni ég vil hér að endingu virðulegur forseti segja að það er annað mál sem mér finnst að við ættum að skoða betur hér í þinginu og má vera að sú er hér stendur geri það og það eru þessar nýju reglur sem við settum fyrir ekki löngu síðan um að skemmtistaðir gætu verið opnir alla nóttina ef við horfum til annarra norðurlanda er alveg ljóst að þar eru skemmtistaðir opnir skemur þannig að fólk er ekki fram eftir allri nóttu að veltast um á götum og strætum og þetta er nokkuð sem ég tel að við eigum að skoða það þyrfti að breyta þessum kúltúr eða þessari menningu sem hér viðhefst hér fer fólk afar seint út á skemmtistaði og krár og kemur þeim mun seinna heim þetta veldur því og það er mitt mat að þetta ýti undir meðal annars fíkniefnaneyslu það er mjög erfitt að standa í öllu þessu skemmtanahaldi langt fram eftir morgni og erfitt að halda sér vakandi þannig að ég held að þetta sé ein margra ástæðna fyrir því að fíkniefni eru hér í talsverðu magni í umferð ég held að háttvirt alþingi ætti að skoða þetta betur og ég mun jafnvel kafa betur ofan í þetta mál varðandi nektardansinn tel ég að við getum afgreitt þetta frumvarp hratt og örugglega það er búið fara hér í gegnum umræðu nokkrum sinnum þannig að þetta er góðkunningi og að mínu mati óþarfi að liggja mjög lengi yfir þessu máli virðulegur forseti